Als we alle miljarden aan subsidies die gaan naar vernieuwingen op het gebied van kernenergie zouden steken in echte ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, met behulp van water, zon en wind, zouden we veel verder komen dan

We moeten kijken naar echt duurzame vormen van energie.